Porque estamos de acuerdo en el desarrollo del proyecto que ha comentado —no hay ninguna cuestión al respecto—, pero ¿qué ha pasado y qué seguimiento se ha hecho desde las instituciones europeas respecto de los derechos de los pasajeros?